To powinno oczywiście skłaniać do pewnej ostrożności w formułowaniu wniosków. Wydaje mi się, że jednomyślne przyjęcie sprawozdania Reimera Bögego w Komisji Budżetowej świadczy o tym, że znalazł wspólny mianownik dla poglądów różnych grup politycznych.

2008. To nie może się powtórzyć. Byłoby to naszą wspólną porażką. Znane są przedsięwzięcia Komisji, które mają ułatwić pozyskanie środków. A skoro tak, skoro tak być powinno, to znaczy również, że polityka regionalna nie będzie w przyszłości i nie może być źródłem finansowania tych działów budżetu, które są chronicznie niedofinansowane o czym mówiliśmy negocjując perspektywę finansową, co się w pełni potwierdziło mianowicie polityka zagraniczna heading 1a i heading 3. Jeżeli będziemy dalej stali na gruncie 1 budżetów, to oczywiście nie znajdziemy sensownego rozwiązania problemu budżetowego Unii Europejskiej.

Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować pani Dalii Grybautskaite za współpracę z Parlamentem i oczywiście życzyć, tak jak życzyło wielu mówców, powodzenia w kampanii.